Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, souvent dans nos débats, nous parlons de dérives de notre système les dérives liées au libéralisme économique, les dérives liées à l'austérité là encore en matière économique les dérives écologiques. Nous avons là un symbole clair des dérives de notre modèle de société.

On le sait pourtant aujourd'hui, leurs conséquences écologiques sont désastreuses.